um klukkan ellefu í dag að loknum óundirbúnum fyrirspurnatíma það gæti dregist örlítið fer fram umræða utan dagskrár um

andsvara umræðan fer fram samkvæmt annarri málsgrein fimmtugustu grein þingskapa og stendur í hálfa klukkustund